Madame la Présidente, l'examen annuel de la croissance fait partie du Semestre européen des coordinations des politiques économiques de l'Union. Vous savez qu'à nos yeux, socialistes et démocrates, ce semestre est trop orienté sur les questions purement économiques et budgétaires et pas suffisamment sur les questions sociales.

À quoi bon avoir de la croissance si celle ci génère des inégalités de plus en plus présentes aujourd'hui en Europe? N'est il pas vrai que les inégalités sociales et culturelles sont le principal danger de la démocratie? Nous le vivons aujourd'hui dans beaucoup de pays européens. Dans la proposition qui est devant nous aujourd'hui, ces préoccupations sociales ont pu être entendues et ont été soutenues dans le cadre de la commission de l'emploi.

des réformes qui ne mettent pas à mal la solidarité et la redistribution des richesses, et enfin les investissements dans la transition écologique.

J'aimerais dire au PPE que les pensions privées sont le principal obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes, aujourd'hui, ne bénéficient pas des piliers des pensions privées.